Izvolite. Hvala, predsednik. Zdaj, gospod Šarec, odgovorili mi niste niti na eno vprašanje. O viziji niste govorili nič. Mene ne zanima, kaj pravi Juncker, mene ne zanima, kakšna bo prihodnja Evropska komisija, mene ne zanima, kaj bo Hrvaška delala. Jaz vas sprašujem iskreno, glejte. Trinajst let nazaj sem samo sodeloval v predsedovanju pri pripravi predsedovanja, približno v tej fazi smo bili, in moram reči, da smo se vsak dan na vladi pogovarjali o vsebinah, ki jih bomo zastopali na ravni Evropske unije. Sprašujem vas zato, ker je pred Evropsko unijo veliko ključnih izzivov, javnost pa ne pozna praktično enega vašega stališča o ključnih temah, s katerimi se sooča Evropska unija. glejte, ni vam treba imeti strahov, tako kot ste jih imeli pred nastopom v Evropskem parlamentu, da bi bila recimo prazna dvorana. Tu smo vsi, polna je dvorana. Ni vam treba skrbeti glede jezika, govorite slovensko, morate govoriti slovensko. ne nazadnje ne morete reči, da vam bodo očitali, da gre za politični govor, kar vam je opozicijski poslanec to temo postavil. Pa kljub temu mi niste odgovorili o nobeni viziji, ki naj ga jo Slovenija zastopa na ravni Evropske unije. Ko sem iskal vaše izjave o viziji Evropske unije, je še najdlje prišla tale, citiram: "Verjamemo, da je Evropa dober projekt, potrebujemo pa korenite spremembe." Ampak priznajte, gospod Šarec, tole je votlo. Kakšne spremembe, v kateri smeri, kaj bo zavzemala Slovenija pri vsem tem? Ali pa tale: "Želimo si Evropo solidarnosti, učinkovito Evropo in Evropo, ki jo bodo vodili kompetentni ljudje z novimi vzorci razmišljanja." Kdo po vašem mnenju so ti novi ljudje z novimi vzorci razmišljanja? Je to gospod Erjavec, Cerar, Bratušek, vi, Luka Mesec, Theresa May, Salvini? In kaj so to novi vzorci razmišljanja, ki bodo Evropo pripeljali naprej? Prosim, to so ključna vprašanja, ki so pred Evropsko unijo in ki zadevajo vseh nas, glede na to, da bo Slovenija, še enkrat poudarjam, cela Slovenija, ne LMŠ, cela Slovenija prevzemala vajeti Evropske unije in še kako pomembno je, kako bomo vodili to našo veliko Evropsko unijo čez čeri, ki so v prihodnosti, ki se nakazujejo. Hvala za odgovor, vsebinski, prosim. Hvala, gospod poslanec, gospod predsednik vlade, izvolite.